Señora presidenta, señores comisarios, quisiera empezar agradeciendo a los comisarios Arias Cañete y Šefčovič la rápida respuesta de la Comisión en la lucha contra el cambio climático tras la publicación del alarmante informe de las Naciones Unidas. Hoy, a las puertas de la Cumbre del Clima de Katowice, la Unión Europea debe renovar su liderazgo y compromiso en la lucha contra el cambio climático y les deseo, en ese sentido, acierto y suerte a partes iguales.

Para ello, conjuntamente con las inversiones necesarias, debemos dotarnos de los instrumentos para apoyar un proceso de descarbonización y desfosilización que permita conjugar nuestros compromisos a nivel internacional con el mantenimiento de una industria europea competitiva, capaz de crear nuevos puestos de trabajo que permitan

Para 2020, los Estados miembros y los principales emisores de CO2 deben participar y facilitar a la Comisión toda la información disponible para que, conjuntamente con este Parlamento, puedan decidir la mejor estrategia para alcanzar tan alto objetivo que, a mi entender, pasa por una apuesta decidida por las energías renovables

la mejora en eficiencia energética y una mayor implantación de la economía circular en todas las etapas del proceso productivo.